Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, questa decisione è un atto di fiducia, un esercizio di ottimismo e la Birmania, che è un paese martoriato da decenni, se lo merita. Certo, rimane un lavoro immenso da fare molte raccomandazioni dell'OIL sono state finalmente soddisfatte, l'apertura al processo di democratizzazione è avviata, ma la minoranza rohingya continua a soffrire la discriminazione e l'adesione all'iniziativa sulla trasparenza per l'industria mineraria è annunciata, ma non ancora effettiva, mentre le violazioni dei diritti umani sono ancora tutt'altro che sporadiche. Tuttavia molto è stato fatto l'effettivo controllo nel quadro di una responsabilità sociale per quello che riguarda le aziende europee, una proposta legislativa per rendere trasparenti le transazioni finanziarie tra governo e industria per lo sfruttamento delle foreste, un'altra per migliorare la trasparenza industriale sul comportamento ambientale e sociale, la pubblicazione dei criteri guida per la responsabilità sociale e aziendale nei settori del petrolio e del gas. Oggi, il reinserimento nella lista dei paesi beneficiari del sistema di tariffe preferenziali deve diventare una misura a beneficio non tanto delle aziende quanto soprattutto della popolazione. Questo è lo sforzo che richiede l'applicazione seria dei provvedimenti decisi e anche di quelli previsti. La Commissione in questo si assume una responsabilità rilevante e il Parlamento non si sottrarrà ai suoi poteri di indirizzo politico. Questo è il paese delle magliette bianche, dei 23 milioni di iscritti alle organizzazioni del Partito unico e cambiare una cultura non sarà facile.